Das ist nicht nur bedauernswert, es ist ungerecht nach diesen vielen Opfern. Seit Dayton ist dieses Land in einem beklemmenden Stillstand. Alle Hoffnungen, aus dieser Sackgasse mittels einer europäischen Perspektive herauszukommen, werden immer wieder enttäuscht. Dies sollte uns aber nicht dazu verführen, die Idee eines multiethnischen Bosniens aufzugeben.

Und es würde keines der Probleme, an denen das Land leidet, lösen.